virðulegi forseti ég er á því að þetta mál hefði alltaf átt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu til að byrja með þann sextánda júlí tvö þúsund og níu greiddi háttvirtur þingmaður birgitta jónsdóttir sem í dag er í þingflokki pírata með þeirri breytingartillögu sem var þá lögð fram af hæstvirtum núverandi fjármálaráðherra bjarna benediktssyni um það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu um málið ástæðan er sú að þessi ákvörðun á heima hjá þjóðinni en hér ætlum við bara að tala um það að setja málið á dagskrá